Dwanaście lat asymetrii, można powiedzieć, oczywiście można tłumaczyć ten stan rzeczy, ale myślę, że ten obowiązek wizowy znosimy trochę za późno. Obiecaliśmy to wcześniej, parę miesięcy temu znieśliśmy wizy dla Gruzinów, szkoda, że nie zrobiliśmy tego w tym samym czasie dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy rzeczywiście przez te ostatnie lata wykonali wielki wysiłek, aby zwesternizować, uzachodnić swój kraj. Oczywiście możemy mówić o zaniedbaniach one były wymieniane tutaj przez moich przedmówców, ale trzeba przede wszystkim zobaczyć nie tylko wysiłki władz, ale samego społeczeństwa ukraińskiego, które rzeczywiście chce być częścią Zachodu także w wymiarze kulturowo cywilizacyjnym. Mówiono o zielonym świetle, wydaje mi się, że to światło czerwone, ale też pomarańczowe bardzo długo się świeciło. Chciałbym, aby ta decyzja była dopiero wstępem do strategicznej i bliskiej współpracy z Ukrainą, która kiedyś zakończy się wejściem tego państwa do naszej europejskiej rodziny.